Señora Comisaria, la Comisión de Pesca decidió elaborar un informe sobre estrategia pesquera en la zona del Pacífico central y occidental, ya que hay tres políticas comunitarias diferentes que se aplican en la región —la política comercial, la política de desarrollo y la política pesquera—, que exigen una mayor coordinación y complementariedad si se pretende conseguir un efecto multiplicador y maximizar las consecuencias beneficiosas de las intervenciones, tanto para los Estados del Pacífico como para la Unión Europea. En lo que se refiere a la política comercial, existe un acuerdo interino de asociación económica con Papúa Nueva Guinea y con Fiyi, cuya sustitución se negocia en estos momentos para abarcar a todos los países de la región. Con respecto a la política de desarrollo, la Unión Europea es el segundo donante en la zona después de Australia, pero solo el 2 de los fondos del Fondo Europeo de Desarrollo se destinan a la pesca, algo que llama poderosamente la atención, ya que es este uno de los sectores clave en la economía de la región. En cuanto a la política pesquera, es necesario recordar el altísimo valor de los recursos del Pacífico, el mayor productor de especies altamente migratorias, con un 80 de las capturas mundiales de túnidos, de las que un 52 correspondieron en 2011 al Pacífico central y occidental. El interés económico que despierta esta materia prima y la falta de los controles adecuados han llevado a la aparición de un importante foco de pesca ilegal no declarada y no regulada —lo que se conoce como pesca IUU en sus siglas en inglés—, y tanto Vanuatu como Fiyi están en la lista de países notificados por la Unión Europea con base en este Reglamento comunitario. Aunque la flota comunitaria en la zona es muy reducida, limitándose a cuatro cerqueros y siete palangreros, la región es estratégica para el futuro global de la pesquería de túnidos, y la Unión Europea es miembro de la ORP del Pacífico central y occidental y ha firmado un acuerdo bilateral con Kiribati. Tras el fracaso en las negociaciones de nuevos acuerdos con Micronesia y las Islas Salomón, la Unión Europea ha modificado su política de acceso a las zonas económicas exclusivas de otros países, negociando con las Islas Cook y Tuvalu, algo mucho más coherente ya que, por un lado, sus aguas son colindantes con las aguas internacionales donde faena nuestra flota y, por otro, están más próximas a las fábricas de Latinoamérica, destino de gran parte de sus capturas. La pesca es uno de los pocos sectores que tienen un interés primordial para estos Estados. En el acuerdo de asociación interino se acordó, por primera vez, derogar las reglas de origen para productos transformados y semitransformados, lo que supuso conculcar la regla de oro de que solo se pueden conceder ventajas arancelarias a los productos que tienen su origen en esos países. En las nuevas negociaciones se está solicitando la derogación total mediante la inclusión de los productos frescos y congelados. El informe plantea una estrategia a corto y a largo plazo. En cuanto al corto plazo, hay que señalar la valoración positiva de las nuevas negociaciones con las Islas Cook y Tuvalu, más acordes con los intereses de la flota comunitaria, la necesidad de ayudar y colaborar con los Estados insulares en la conservación y gestión de los recursos pesqueros, y la necesidad urgente de incrementar las actuaciones en la lucha contra la pesca IUU, por lo que el informe solicita la implantación urgente de determinados instrumentos básicos. A medio y largo plazo, se solicita a la Comisión que prevea la posibilidad de establecer una estrategia regional entre la Unión Europea y los países de la zona, mediante un acuerdo que, en primer lugar, establezca las modalidades de acceso para la flota de la Unión Europea, plasmadas en acuerdos bilaterales de colaboración en el sector pesquero con los países interesados. En segundo lugar, que establezca un régimen de gobernanza basado en la transparencia, que garantice la lucha contra la pesca IUU, especificando los instrumentos que deberían aplicarse, incluido el Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto.

En cuarto lugar, en la negociación del acuerdo deberían explorarse las vías para una mejor canalización de las ayudas provenientes del Fondo Europeo de Desarrollo, que suplan la carencia de medios humanos y técnicos, así como un incremento de fondos destinados a la pesca acordes con la importancia y los intereses pesqueros de la región. Por último, en quinto lugar, el informe subraya que, en una etapa ulterior, el enfoque debería ser exclusivamente regional, en forma de un acuerdo multilateral de colaboración en el sector pesquero con los países firmantes del futuro Acuerdo de Asociación Económica que contemple el acceso de la flota comunitaria a los recursos en aguas de los países de la zona.